Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, merci pour votre engagement et votre énergie à mener à bien la mise en place de cette stratégie pour l'égalité.

Les violations des droits de la santé sexuelle et reproductive sont des violations des droits des femmes, ce sont des violations des droits de l'homme, ce sont des violences inadmissibles contre lesquelles nous devons lutter sans merci.

Nous devons les éradiquer, en commençant par les violences économiques et financières. Si hier, nous célébrions les femmes et filles de la science, notre réalité financière, c'est un écart salarial inadmissible entre les hommes et les femmes au travail, qui s'aggrave encore à la retraite. C'est absolument inadmissible. À travail égal, salaire égal! Hommes, femmes, quelles que soient les origines, les handicaps, les convictions à travail égal, salaire égal. Il est inadmissible que les femmes voient leur retraite handicapée par le fait qu'elles portent des enfants. Le seul être humain qui a eu deux prix Nobel est une femme. Il est inadmissible que les femmes soient sous représentées dans les filières des STEM. Il faut une égalité de carrière, une égalité d'accès au pouvoir. Cette stratégie, comme vous l'avez bien dit, doit porter des choses concrètes, avoir caractère obligatoire.

Qu'à cela ne tienne, développons des solutions alternatives. Le Conseil la débloquera.

Je terminerai en disant que l'on a proposé, avec le pacte Simone Veil, de partir des législations existantes dans tous les pays européens qui participent de l'égalité homme femme.